fellibylurinn hefði verið langtum meiri og verri en menn hefðu nokkurn tíma séð fyrir

til hinnar stóru og miklu alþjóðlegu fjármálakreppu voru samt sem áður blikur á lofti í okkar efnahagslífi hvað varðar þær skuldbindingar sem við vorum að taka á okkur með þessari miklu uppbyggingu og þessari miklu stærð bankakerfisins þannig að því sé til haga haldið hins vegar er það líka þannig að það voru farin að koma fram teikn fyrir ári síðan ágúst september árið tvö þúsund og sjö í bandaríkjunum sem áttu að vera mönnum umhugsunarefni og þetta var rætt hér meðal annars á vettvangi alþingis það var talað um mikilvægi þess að efla gjaldeyrisvaraforðann æ ofan í æ og það var aldrei talinn vera rétti tíminn til þess að gera það samt sem áður er það nú þannig að þó að þessi kreppa sé miklu meiri og alvarlegri en við auðvitað sáum fyrir og gerðum okkur grein fyrir þá var samt sem áður stefnt í eða stefndi í að hér gætu orðið mikil vandræði í okkar samfélagi og bara það sem mönnum mátti vera ljóst fyrir utan það sem menn gátu ekki séð fyrir bara það sem mönnum átti að vera ljóst átti að vera tilefni til þess að það yrði gripið til ráðstafana meðal annars þess að efla gjaldeyrisvaraforðann en því miður var látið reka á reiðanum í þessu efni á er auðvitað hægt að segja að það hafi engan tilgang í sjálfu sér að vera að rifja þetta allt upp núna því að nú sé verkefnið að takast á við þá stöðu sem við erum í og auðvitað má alveg segja að það er rétt að við verðum auðvitað að koma okkur út úr þeim vandræðum sem við erum í núna en það má bara ekki gleyma þessu þegar menn fara að gera upp dæmið og taka ákvörðun um það í hvaða átt við ætlum að stefna héðan í frá þá má kúrsinn ekki ver a sá sami